það er vel við hæfi að alþingi og stjórnvöld staldri við í tilefni af merkum tímamótum og minnist mikilvægra skrefa sem stigin hafa verið í framfaraátt landi og þjóð til heilla það er mikilvægt fyrir okkur að virða söguna og þá hornsteina sem lagðir hafa verið til grundvallar samfélagi okkar við höfum á þessum sérstaka þingfundi heiðrað minningu jóns sigurðssonar baráttu sína háði jón sigurðsson meðal annars á vettvangi alþingis penninn var þó hans helsta vopn og var hann óvenjuleg þjóðfrelsishetja að því leyti þjóðfrelsishetjur annarra landa voru gjarnan með byssu eða önnur vopn í höndum en jón barðist með penna sínum til orða hans bæði í ræðu og riti er enn vitnað af ýmsu tilefni við minnumst þessa friðsama og staðfasta baráttumanns með margvíslegum hætti um land allt á þessu ári og er það vel margt í fari hans og starfsháttum getum við sem störfum á vettvangi stjórnmálanna svo sannarlega tekið okkur til fyrirmyndar og það eigum við að gera hann var víðsýnn og framsýnn og hafði mikla trú á því að íslendingar ættu framtíð fyrir sér sem þjóð meðal þjóða engum blandast í dag hugur um að þar hafði hann á réttu að standa á aldarafmæli jóns sigurðssonar sautjánda júní árið nítján hundruð og ellefu var háskóli íslands stofnaður í þessum sal þess verður minnst með hátíðarsamkomu í fundarsal þingsins á þjóðhátíðardaginn með tilkomu háskólans voru í fyrsta sinn sköpuð skilyrði til almennrar vísindastarfsemi hér á landi tilkoma skólans markaði tímamót í sögu þjóðarinnar í menningarlífi hennar og rannsóknastarfsemi og í þá öld sem liðin er frá stofnun hans hefur háskóli íslands verið grunnundirstaða æðri menntunar í landinu hann hefur verið skóli allrar þjóðarinnar og máttarstólpi þess þekkingarsamfélags sem einkennir íslensku þjóðina í dag ég hef átt samtöl við fulltrúa flokkanna hér á alþingi og get því lýst yfir fyrir hönd alþingis og ríkisstjórnar að við munum sameinast í því alþingi og ríkisstjórn að heiðra háskóla íslands í tilefni af hundrað ára afmæli hans með stofnun aldarafmælissjóðs háskóla íslands stofnframlag í sjóðinn á afmælisárinu tvö þúsund og ellefu eru hundrað fimmtíu milljónir króna

verður settur á fót og mun meta og gera tillögur um framlög í aldarafmælissjóðinn á árunum tvö þúsund og tólf til tvö þúsund tuttugu markmið sjóðsins er að efla rannsóknir og nýsköpun sem nýtast muni til uppbyggingar atvinnulífs og verðmætasköpunar í þágu íslensks samfélags og þjóðar við mat á árlegu framlagi í sjóðinn verður höfð hliðsjón af hvernig miðar í sókn háskóla íslands að markmiðum eins og þau eru sett fram í stefnu skólans og áætlun um jöfnuð í ríkisfjármálum á framangreindu tímabili í yfirlýsingu um afmælissjóð háskóla íslands segir enn fremur með leyfi forseta háskóli íslands vinnur að því að efla rannsóknir og nýsköpunarstarfsemi til þess að tryggja framþróun og vöxt í íslensku samfélagi meðal annars með eftirfarandi markmið að leiðarljósi að fylgja eftir stefnu vísinda og tækniráðs en þar er hvatt til þess að byggja upp mennta og vísindakerfi sem er í fremstu röð meðal þjóða og starfar í nánum tengslum við atvinnulíf að styrkja grundvöll kennslu rannsókna og fræðiiðkana í landinu öllu og byggja með skipulegum hætti upp starfsemi sem miðar að því að nýta afla og miðla þekkingu að háskólastarfsemin þjóni því markmiði að efla og rækta íslenska menningu íslenska tungu og menningararf það er von ríkisstjórnar íslands og alþingis að aldarafmælisgjöfin efli vísindastarf í háskóla íslands og verði honum og þjóðinni allri til heilla hæstvirtur forseti nú er komið að lokum vorþings á hundrað þrítugasta og níunda löggjafarþingi með því að lesið verður hefðbundið forsetabréf um þingfrestun að baki er annasamur vetur þar sem alþingi hefur fjallað um mörg afar flókin og viðamikil mál margt hefur áunnist og mörg merk skref hafa verið stigin og tekist hefur verið á í þingsölum okkar bíða jafnframt mikilvæg úrlausnarefni á komandi septemberþingi ég vil þakka öllum þingmönnum þeirra miklu vinnu og ég vil þakka starfsfólki alþingis fyrir þeirra mikilvæga framlag það er von mín og trú að okkur auðnist að virða mismunandi sjónarmið og stefnur og að við getum tekið málefnalega á um þau frumvörp sem bíða afgreiðslu mun ég nú lesa forsetabréf um þingfrestun

að ég að tilskildu samþykki alþingis veiti forsætisráðherra umboð til þess að fresta fundum alþingis hundrað þrítugasta og níunda löggjafarþings frá fimmtándu júní tvö þúsund og ellefu eða síðar ef nauðsyn krefur til annars september gjört á bessastöðum tíunda júní tvö þúsund og ellefu ólafur ragnar grímsson jóhanna sigurðardóttir forsetabréf um frestun á fundum alþingis samkvæmt þessu umboði og með vísan til samþykkis alþingis lýsi ég yfir því að fundum alþingis hundrað þrítugasta og níunda löggjafarþings er frestað ég óska háttvirtum alþingismönnum starfsmönnum þingsins svo og landsmönnum öllum allra heilla